Pero no es tolerable que lo haga a costa de que los problemas pendientes ni se resuelvan ni mucho menos se disuelvan, como es el caso, absolutamente inaceptable, del fracaso en política migratoria. Ni una palabra, ni una reflexión acerca del cambio de las rutas migratorias en el Mediterráneo. Porque declinan en la costa de Libia, pero incrementan dramáticamente la presión, con el resultado trágico, ayer, de la muerte de siete inmigrantes en la costa de Lanzarote. Pero sobre todo, lo único que dice la conclusión del Consejo Europeo es que hay que reflexionar sobre los impedimentos del cumplimiento de los objetivos proclamados en materia migratoria.

Porque no se atiende a la exigencia de este Parlamento. Porque se hace exactamente lo contrario. Porque se persiste en el reconocimiento de impotencia frente a los países incumplidores y no se aborda una política integral —tal y como exige este Parlamento— en materia migratoria, que dé cuenta no solamente de la dimensión social de la ayuda en origen, sino también